Das liegt an den teilweise sehr unklaren und vagen gesetzlichen Begriffen, die alles, aber auch alles im Zweifelsfall zulassen und zulassen können.

der Begriff nicht hinreichend definiert ist und keine gemeinsame Definition gefunden wurde. Das halte ich für einen extrem problematischen Punkt, denn das ist die Privatisierung von Recht. Die Kommission hat gestern das Versprechen abgegeben das wurde schon angesprochen dass es Folgenabschätzungen bezüglich der bürgerlichen Rechte in neuen Regelungen geben wird.

Was haben wir davon zu erwarten und wann werden wir das in der Hand haben? Das ist für uns entscheidend, um diesen Vertrag beurteilen zu können.